Herr Präsident! Wir werden im Haushalt 2013 weniger Geld haben als im Haushalt 2012. Das ist das Ergebnis des Kompromisses, dem auch die Mehrheit dieses Parlaments zustimmen will. Ich sehe nicht, dass wir große Sprünge für die Jugendlichen machen können, so wie wir das überall versprechen, auch nicht durch Innovation in Wirtschaft und Industrie, so wie wir es eigentlich auch versprochen haben.